Ich möchte dem Kollegen Virrankoski sehr herzlich für den Initiativbericht danken, der ein altes Anliegen des Haushaltsausschusses aufgreift, nämlich die Fragen Wie planen wir eigentlich? Welche Planungstools stellen wir zur Verfügung? Wie setzen wir unsere Prioritäten durch?

Deswegen unsere Bitte, diese Management Tools weiterzuentwickeln, uns zu helfen, mehr über die Art und Weise der Ausführung des Haushalts zu erfahren, und mehr von der Ausführung in die Planung einzubeziehen.

Wir bitten darum, mehr zu erfahren über die Kosten des ABM Zyklus, in den wir auch Vereinfachungen einbauen müssen. Es wurde angeregt, diese Fragen in den Screening Bericht aufzunehmen. Der aktuelle Screening Bericht liegt bereits vor, vielen Dank.

Es liegen zwei Änderungsanträge vor, die unsere Fraktion nicht annehmen kann. Wir halten eine Ausdehnung auf zwei Jahre nicht für richtig, weil sie dieses Management Tool weiter entwertet, anstatt es besser zu machen. Wir wollen dieses Management Tool ABM ABB verbessern, anstatt es auf zwei Jahre auszudehnen. Wir stimmen auch gegen das Studien Amendment. Das ist ein guter Änderungsantrag, aber er hat in diesem Bericht nichts verloren.